Fungujúci jednotný trh služieb je preto naozaj kľúčový, ak chce byť Európska únia konkurencieschopná na svetovom poli. V súčasnosti sa Európska únia a jej členské štáty zmietajú vo veľkej kríze, nezamestnanosť neustále stúpa a vznik nových pracovných miest je neistý. Je preto nutné, aby boli všetky nástroje jednotného trhu plne implementované vo všetkých členských krajinách a zároveň aby boli všetky aspekty fungujúce, ako napríklad body jednotnej zmluvy. Proces vzájomného hodnotenia je nástrojom, ktorý je založený na dôkladnom zhodnotení regulačného rámca pre služby.